Doresc să mi exprim și eu, la rândul meu, regretul pentru pierderile de vieți omenești, în special pentru victimele nevinovate din rândul civililor. De asemenea, îmi exprim îngrijorarea pentru faptul că mii de oameni au fost nevoiți să și abandoneze casele din cauza înfruntărilor de la frontiera thailandezo cambodgiană. După cum sintetizează proiectul comun de rezoluție, există un cadru legal internațional pe care ambele părți trebuie să l respecte. Cred că apelul lansat de Parlamentul European trebuie urmat de presiuni ferme din partea Înaltului Reprezentant pentru politica externă.